La proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario testimonia i valori dell'impegno e della solidarietà dell'Unione nei confronti delle popolazioni in difficoltà. La costituzione di un corpo di volontariato europeo porterà a colmare le lacune del volontariato umanitario attuale e contribuirà alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso l'idea di una cittadinanza europea. Concordo con il relatore sul fatto che la costituzione del corpo volontario debba avere una rigida regolamentazione, con criteri di selezione basati su competenze specifiche dei volontari e sull'impiego del corpo, ricordando comunque che non potrà essere in alcun modo coinvolto in contesti di conflitti armati. Il mio auspicio è che questa iniziativa possa contribuire a veicolare i valori fondanti dell'Unione di pace e solidarietà.